Mezi kandidátskými státy patří k nejpokročilejším, i když přetrvávají problémy s demokratickým charakterem politiky, s dodržováním zásad právního státu, včetně problémů korupce a začleňování menšin.

Velmi pozitivní je skutečnost, že se podařilo nalézt dohodu mezi Makedonií a Řeckem o názvu země, kterou již schválil makedonský parlament. V této zprávě je také zmínka o tom, že bývalý premiér Gruevski uprchl z Makedonie do Maďarska, kde žádá o azyl.